Pane předsedající, paní komisařko, dnes požadujeme okamžité propuštění ředitele čečenské kanceláře lidskoprávní organizace Memoriál Ojuba Titjeva, který je mimo jiné nositelem ceny Václava Havla a je zadržován na základě vykonstruovaných důkazů.

Nikdo z těch, kdo jsou odpovědni za porušování lidských práv v Rusku a Čečensku, nesmí mít nárok na udělení vstupního víza nebo možnost získat majetek na území EU. Je totiž zřejmé, že ruské ani čečenské orgány nejsou ochotny na svém území dodržovat lidská práva ani ta, ke kterým se samy zavázaly.